Vítám, že zajistí všem obětem trestných činů z řad občanů Evropské unie minimální pravidla bez ohledu na jejich státní příslušnost nebo na místo, kde k trestnému činu došlo. Konkrétně vítám například to, že směrnice poskytne obětem i jejich rodinným příslušníkům právo na veškeré informace o svém případu a stavu řízení v mateřském jazyce, že by měly být obětem poskytnuty podpůrné služby jako ubytování, lékařská péče, psychologické a právní poradenství, že tato směrnice má zajistit ochranu soukromí oběti, a snaží se tak vyhnout opakované viktimizaci. Toto je důležité zejména u obětí se specifickými potřebami, za které můžeme považovat především děti, kterým je potřeba věnovat zvláštní pozornost v průběhu řízení, nebo oběti sexuálního či domácího násilí. Ve všech těchto případech je extrémně nutné zamezit kontaktu mezi obětí a pachatelem. Na závěr chci jen podotknout, že je důležité, jakým způsobem bude probíhat samotná aplikace těchto pravidel v členských státech, neboť legislativní akt je pouhým začátkem.